Ezt a mai vitát végighallgatva teljesen meg voltam döbbenve, amikor néhányan azt mondták, hogy ezt az ifjúsági kezdeményezést abba kéne hagyni és az idetartozó ügyeket tagországi kezelésbe kéne vonni. Én próbáltam megkérdezni ezeket az embereket, hogy tulajdonképpen mi a csuda akadályozta volna meg a tagországokat, hogy bármit is tegyenek a saját fiataljaik munkanélküliségének az oldása vagy feloldása, enyhítése érdekében? Ezzel együtt én a mai vitából azért azt is leszűrtem, hogy igazából csak a globál számokra próbálunk összpontosítani. Hány százalékos az ifjúsági munkanélküliség? De azt nem vettük tekintetbe, hogy ez még egyes országokon belül földrajzilag is különbözik. Ez az ifjúsági munkanélküliség elsősorban vidéken, a falvakban sújtja az embereket. Úgy gondolom, hogy ezt a kezdeményezést az okosfalu mintájára ki kéne terjeszteni kistelepülésekre, a kisfalvakra, ahol a fiataloknak lényegében nulla esélyük van bármire is.